Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes obravnavamo paket treh izjemno tehničnih finančnih zakonov po nujnem postopku. Prvi, težak petsto dvainšestdeset členov, ureja in regulira trg finančnih instrumentov, druga dva predlagata regulacijo in nadzor investicijskih skladov, prvi javne in manj tvegane, drugi pa bolj tvegane; podajam stališče za vse tri hkrati. Glavni cilj sprejemanja teh treh zakonov je nadomeščanje in dopolnjevanje sedanje ureditve na področju trga finančnih instrumentov, z namena z namenom prenosa zadnjih dveh od skupno desetih direktiv Evropske unije v slovenski pravni red. Zamujanje s prenosom je tudi glavni razlog, da se zakon predlaga po nujnem postopku, saj Slovenija z roki že zamuja in ji grozi globa. Predlog zakona sicer poskuša urediti in posodobiti tudi pravni okvir trga finančnih instrumentov, reguliranega in prostega, in stremi k zagotavljanju transparentnosti. Po drugi strani kaže nekatere pomanjkljivosti glede ravnanja s podatki občutljive narave. Glede na naravo zakona je torej ta trenutek otežena presoja o njegovi ustreznosti in potrebi. Regulacijo finančnih trgov v Levici absolutno podpiramo. Četudi se v zadnjih letih finančni trgi spet počutijo razbremenjene in se globalno govori o gospodarstvu, ki se je že opomoglo od prejšnje krize, tega ni mogoče trditi za ljudstvo, ne to, sploh pa ne na globalni periferiji. Nadaljujejo se politike, ki so bile sprejete pod pretvezo varčevalnih ukrepov. Še več, v tej dobi še ne debelih, ne pa tudi več shiranih krav so ponovno vzniknile grožnje in strahovi pred novo krizo, zaradi katere moramo, bojda, nadaljevati s politiko zategovanja pasu, za vsak slučaj in za ozimnico. Povečanje obsega investicijskih skladov vseh vrst je premo sorazmerno s krizo socialnih zavarovanj, ki temeljijo na načelu solidarnosti, vedno rezultirajo v komercializaciji, torej razgradnji socialnega in zdravstvenega varstva, ter krepijo družbeno neenakost. Plastičen primer so sistemi javnih zavarovanj, ki niso več dovolj kakovostni za celotno prebivalstvo zaradi vztrajanja na politiki varčevalnih ukrepov namesto na gradnji socialne države. Zato tisti, ki imajo to možnost, na zniževanje pokojnin in kakovosti zdravstvenih in drugih socialnih storitev reagirajo z individualnim varčevanjem, ki posegajo vedno bolj tvegane naložbe, tisti, seveda, ki si to lahko privoščijo. Ponavljam, to pomeni spekulativni pristop, ne samo na borzah, ampak tudi pri varovanju okolja, pri stanovanjskih politikah in skrbi za javno zdravje. Celovit pristop do okolja in družbe je nekaj, kar v danih pogojih vedno zasede zadnje mesto. Kličemo tako po bolj reguliranem trgu finančnih instrumentov, ki bo gradil stabilen javni finančni sistem. Zaradi preteklih zamud v postopku, neprimernega in neažuriranega postopka s strani Ministrstva za finance in strmo naraščajočih kazni predlogu zakona, kljub pomislekom, v Levici ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.